Onorevole Danti, lei parla di approccio europeo. Le consiglio di dirlo al Lussemburgo del Presidente Juncker, che ci ha criticato duramente per aver siglato un memorandum, fatto salvo fare la stessa cosa esattamente il giorno successivo.